Signora Presidente, onorevoli colleghi, alla vigilia del voto su Brexit di domani ci si sarebbe aspettati una posizione più energica da parte dell'Unione europea, almeno su questi temi, quando si tratta di difendere le imprese europee, ma non abbiamo nemmeno chiaro quali siano le sanzioni contro l'Iran che gli Stati Uniti hanno tolto. È una situazione di completa incertezza, anche nelle parole della Commissione, mentre da parte dall'Iran si ripetono gli inviti alle imprese europee ad entrare in quel mercato che è spettacolare, specialmente per un paese come il mio, l'Italia, che era il primo dei partner prima delle sanzioni. A Genova, ci dicono i trasportatori, ci sono decine di migliaia di container fermi, pronti per partire con merci, che potrebbero sollevare notevolmente la nostra economia. È incredibile che l'Unione europea si fermi, si mostri così debole, così incerta, di fronte a un problema di questo genere, che è, direi a colpo d'occhio, collegato con un interesse diffuso delle nostre imprese e quindi anche dei nostri lavoratori.